Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister! Zagotovo ste bili seznanjeni z ukinitvijo izvajanja nujne medicinske pomoči in pa odhoda treh zdravnikov družinske medicine iz zdravstvenega doma Nazarje. Ni pomembno, zakaj so odšli, dejstvo je, da jih ni in da je štiri tisoč petsto prebivalcev zgornje Savinjske doline ostalo brez zdravnika. Žal, iz Slovenije odhajajo izobraženi in usposobljeni zdravniki, kar je povzročilo stanje, da smo prisiljeni povabiti zdravnike tudi iz tretjih držav. Direktorica Zdravstvenega doma Nazarje me je seznanila, da ne vidi druge možnosti, kot da v zdravstveni dom zaposlijo zdravnici iz tretje države, ki, razumljivo, govorita slovensko. Njihovo namero domnevno ovira Ministrstvo za zdravje, ki v petih mesecih ni uspelo ustanoviti komisije, ki bi odločala o primernosti zaposlovanja konkretnih zdravnikov iz tretjih držav, za kar so podali vlogo. Spoštovani minister, zanima me: Kdaj bo komisija zasedala in izvedla postopek, da se petmesečna agonija glede soglasja za zaposlitev dveh zdravnic iz, Bosne in Hercegovine na predlog Zdravstvenega doma Nazarje konča in bodo prebivalci zgornje Savinjske doline imeli primerno oskrbo na primarni ravni? Ker je minister danes odsoten, želim pisni odgovor, predvsem pa rešitev v najkrajšem možnem času, ker pacienti, občanke in občani zgornje Savinjske doline ne morejo čakati. Hvala lepa.